La Commission européenne nous proposera une nouvelle base juridique, probablement à l'automne ou au début de l'année prochaine. Je pense que la commission LIBE est beaucoup plus compétente que la commission du contrôle budgétaire pour adopter cette nouvelle proposition de base juridique.

Pourquoi?